Voorzitter, ook de milieucommissie kan tevreden zijn met het verslag zoals dat nu voor ons ligt. Het geeft aandacht aan de grondstoffenschaarste, de bedreiging van de biodiversiteit, de ontwikkeling naar duurzame energie, en vooral ook dat vind ik erg belangrijk het belang van duurzaamheid voor onze economie. Maar, er is één maar, we leven in een tijd dat alle lidstaten elke euro minstens drie keer omdraaien voordat hij wordt uitgegeven. Toch doen wij iets heel raars. Wij geven miljarden aan subsidies uit aan zaken die we later met nog veel meer miljarden moeten herstellen, miljarden gaan naar milieuschadelijke subsidies. Daarom heb ik namens mijn fractie opnieuw het amendement ingediend dat wél in de milieucommissie was aangenomen om in de komende jaren tot 2020 de subsidies die een schadelijk effect op het milieu hebben, af te bouwen.